Signora Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il dibattito abbia fatto emergere un'ampia unità del Parlamento su alcuni punti importanti. In primo luogo, quello che riguarda una situazione anomala, asimmetrica, rispetto all'attuale peso e la forza dell'attività di lobbying nel Parlamento europeo, che rischia di compromettere l'equilibrato sviluppo della democrazia in Europa.

In secondo luogo, deploriamo l'assenza di un registro obbligatorio e su questo punto siamo tutti uniti. Siamo ovviamente consapevoli del fatto che le basi giuridiche attuali non lo consentono, ma indichiamo un percorso concreto per costruire questa base giuridica e invitiamo la Commissione a perseguirlo con determinazione e rapidità.

È questo un punto discriminante che la relazione chiarisce e interpreta nel senso giusto.

Quindi, a mio giudizio, tutte le attività svolte da studi legali che ricadono nell'ambito del lobbying devono portare alla registrazione e chi non si registra dovrà non godere degli incentivi e ricadere quindi nel sistema di disincentivi che noi vogliamo si costruisca nel Parlamento. Credo che su questi punti si possa lavorare insieme e penso che potremo avere anche un atteggiamento di apertura nei confronti di numerosi emendamenti che puntano a migliorare ulteriormente la nostra relazione.